Attirer les talents ou les investisseurs par des taux bas, publiquement affichés et pratiqués, cela relève d'une concurrence fiscale normale. En revanche, autoriser, encourager, faciliter et finalement organiser des montages qui suppriment de fait tout impôt, c'est un outrage, un outrage contre l'égalité entre les contribuables au sein d'un même pays et un outrage contre la solidarité européenne. Ce sont nos valeurs fondatrices communes qui sont bafouées. Ensuite, nous avons un devoir économique, nous offrons à nos entreprises, un espace unique commercial, réglementaire, monétaire. Nous achevons de construire, Monsieur le Commissaire, l'espace unique bancaire et financier, nous leur devons aussi un espace fiscal européen.

Les PME en sont les premières victimes. Le projet AXIS, présenté par la Commission, est la réponse commune à ces deux devoirs. Le Parlement propose de l'enrichir, en posant les bases d'une imposition des plateformes numériques. Pour une fois, l'Union a un temps d'avance sur l'OCDE et sur le Congrès des États Unis. Nous avons l'opportunité rare d'être les pionniers et donc la première référence mondiale pour la mise en œuvre d'une politique majeure adaptée aux besoins du 21e siècle.